Możliwość korzystania z szybkiego i bezpiecznego transportu to bez wątpienia jeden z podstawowych wymogów naszych czasów, dlatego większych wątpliwości nie budzi ogólny kierunek zmian proponowanych przez Komisję oraz założenia, by w przyszłości dążyć do zdecydowanego wzrostu działu transportu kolejowego w przewozie osób i towarów. Aby osiągnąć ten skutek, musi jednak dojść do ujednolicenia zasad regulujących transport kolejowy w różnych państwach członkowskich, różne podmioty świadczące transportowe usługi kolejowe powinny opierać swoją działalność na tych samych regułach.

Debatując nad przyszłością kolei w Europie nie możemy zapomnieć o rozwoju kolei dużych prędkości. Może ona zdecydowanie poprawić jakość europejskich połączeń transgranicznych. Ten skutek możliwy będzie do osiągnięcia szczególnie w tych państwach, w których jest ona dopiero projektowana. Linie dużych prędkości ujęte w sieci TEN T usprawnią funkcjonowanie europejskiego systemu transportu kolejowego. Mam tu na uwadze linię kolei dużych prędkości projektowaną przez Polskę, jej budowa wpłynie na jakość całego systemu transportu kolejowego w wielu regionach tej części Europy i nie tylko.

ze względu na szerokość torów, infrastruktury kolejowej. Posiadają oni niewielkie odcinki linii kolejowych w stosunku do ogólnych rozmiarów infrastruktury kolejowej w danym kraju.

Nie będą oni bowiem w stanie ponieść znacznych nakładów finansowych, by dostosować swoją infrastrukturę do warunków technicznych pozostałych linii. Dlatego, tak jak mój przedmówca, apeluję do Państwa o poparcie poprawki nr